Die Ausklammerung von Planungen, die jedoch einen räumlichen oder sachlichen Bezug zu dem Projekt aufweisen, führt zwangsläufig zur Unterwanderung der Gesetzeslage. Der EuGH hat bereits 1996 geurteilt, dass die Mitgliedstaaten sicherstellen müssen, dass das Ziel der Richtlinie nicht durch eine Teilung der Projekte umgangen werden kann. Im 2003 erstellten Bericht über die Anwendung und den Nutzeffekt der UVP Richtlinie ortete die Kommission aber nicht unbedingt in der nationalstaatlichen Umsetzung der Richtlinie die Wurzel der vielfachen Probleme der mangelnden Wirkung der UVP Bestimmungen, sondern in deren praktischen Anwendung. Eine der damals formulierten Empfehlungen richtete sich speziell an die Mitgliedstaaten, die verbindliche Schwellenwerte festgelegt haben, wie Österreich. Ihnen wurde für Projekte mit möglichen erheblichen Umweltauswirkungen empfohlen, auf ein angemessenes Screening zu achten, vor allem im Hinblick auf empfindliche Gebiete und die mögliche Kumulierung von Projekten.

Österreichische Bürgerinnen und Bürger protestieren vermehrt dagegen, dass ihre Anliegen zu wenig Berücksichtigung finden. Gemäß der Rechtsprechung des EuGH muss das nationalstaatliche Einzelgesetz genügend detailliert sein und eine ausreichende öffentliche Beteiligung vorsehen. Wie bewertet die Kommission diesen Aspekt im österreichischen Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz? Die Kritik an der mangelhaften Beteiligung der Öffentlichkeit zieht sich durch fast alle Mitgliedstaaten. Im Zuge der derzeitigen Überarbeitung der UVP Richtlinie steht auch die Überprüfung eines in der Richtlinie selbst festgeschriebenen einheitlichen Verfahrens der Beteiligung der Öffentlichkeit zur Debatte.